virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til breytinga á nokkrum lögum á sviði sifjaréttar í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á þremur lagabálkum það er barnalögum lögum um ættleiðingar og hjúskaparlögum það eru einkum breytingarnar á barnalögum sem ég vil víkja sérstaklega að enda fela þær í sér mestu efnislegu breytingarnar fyrst er að nefna breytingu á ákvæði barnalaga um skipan forsjár barna við skilnað foreldra og slit skráðrar sambúðar með frumvarpinu er lagt til að sameiginleg forsjá verði meginregla eftir samvistarslit foreldra það er foreldrar fari sjálfkrafa áfram sameiginlega með forsjá barns eftir samvistarslit nema að annað sé ákveðið með hinu síðastnefnda er átt við að foreldrar geti samið um að annað þeirra fari með forsjá barns telji þeir það koma barni betur en jafnframt að dómstóll geti að kröfu foreldris ákveðið að forsjáin verði í höndum annars hvors þeirra það er þannig gengið út frá því að foreldri sem ekki vill að forsjá verði áfram sameiginleg geti komið í veg fyrir að svo verði eins og gildandi réttur segir til um breytingin sem er lögð til felur á hinn bóginn í sér að foreldrar þurfa ekki að gera sérstakan samning um forsjá barna sinna við samvistarslit standi hugur þeirra til þess að fara saman með forsjána heldur verður hún að sjálfkrafa áfram sameiginleg ég tel að í þessu fyrirkomulagi felist ákveðin skilaboð til foreldra eins og bent hefur verið á meðal annars af forsjárnefnd sem fjallað hefur um þessi mál og nánar er vikið að í greinargerð með frumvarpinu skilaboð um mikilvægi þess að foreldrar vinni saman að málefnum barna sinna burtséð frá því hvernig þeirra eigin málefni eða sambúð kann að þróast þær raddir hafa heyrst að rétt sé að fela dómstólum að dæma sameiginlega forsjá gegn vilja foreldris og forsjárnefnd telur þann kost vænlegan ég geri hins vegar ekki tillögur um breytingar í þá átt þar sem samvinna foreldra er lykilatriði þegar sameiginleg forsjá er annars vegar gefur auga leið að mikilvægt er að samkomulag ríki um þá skipan það geta verið margvíslegar ástæður fyrir því að annað foreldri leggst gegn sameiginlegri forsjá án þess að tíunda það hér í löngu máli má nefna atriði eins og alvarlega sjúkdóma og það að ofbeldi hafi einkennt sambúð foreldra í slíkum tilvikum kæmi sameiginleg forsjá barns gegn vilja annars foreldris tæplega til greina ég tel ekki rétt að dómara sé heimilað að taka fram fyrir hendur foreldra og dæma þau til sameiginlegrar forsjár í nágrannalöndum okkar eru nokkrar umræður um heimildir dómara til að dæma sameiginlega forsjá þvert á vilja foreldra

jafnframt að koma með tillögur að því hvernig eigi að leysa úr þeim ágreiningsmálum sem upp kunna að koma milli foreldra til dæmis um búsetustað barnsins í svíþjóð hafa verið lagðar til breytingar á heimildum dómstóla til að dæma sameiginlega forsjá þar sem aðeins er dregið í land ef svo má að orði komast varðandi þær heimildir ég tel víst að háttvirta allsherjarnefnd muni kynna sér þessa lagaþróun og rök með og móti sameiginlegri forsjá almennt og þar með einnig ræða hlutverk og umboð dómara þær aðrar breytingar eru lagðar til í frumvarpi þessu á barnalögum annars vegar á reglum varðandi þvingunarúrræði þegar umgengni er tálmað hins vegar á lögsögureglum í meðlagsmálum breytingarnar á þvingunarúrræðunum lúta að því að gera stjórnvöldum kleift að ákveða að umgengni sem er tálmað af forsjárforeldri skuli þvinguð fram þrátt fyrir að umgengnismáli hafi verið skotið til ráðuneytisins til endurskoðunar eða eftir atvikum dómi héraðsdóms til hæstaréttar en reglur barnalaga standa því í vegi í dag nokkuð hefur borið á gagnrýni á gildandi barnalög hvað þetta varðar og enda þótt unnið hafi verið að því í ráðuneytinu með góðum árangri að stytta málsmeðferðartíma umgengnismála er ljóst að alllangur tími getur liðið frá því að sýslumaður úrskurðar í umgengnismáli og þar til endanleg niðurstaða ráðuneytisins liggur fyrir ég tel því eðlilegt að leggja til fyrrnefndar breytingar breytingar á lögsögureglum barnalaga fela í sér að heimildir íslenskra stjórnvalda til að úrskurða í meðlagságreiningsmálum eru nokkuð rýmkaðar þá eru einn ónefndar þær breytingar sem lagðar eru til á lögum um ættleiðingar og hjúskaparlögum ég tel ástæðulaust að fara í löngu máli um þær en vísa þess í stað til athugasemda við þær í frumvarpinu þó er rétt að geta þess að breytingarnar sem eru lagðar til í lögum um ættleiðingar lúta einkum að málsmeðferð en jafnframt er lagt til að heimild verði að framlengja gildistíma svokallaðs forsamþykkis fyrir ættleiðingu á erlendu barni enda eru dæmi þess að biðtími væntanlegrar kjörforeldra eftir barni eftir útgáfu forsamþykkis hafi verið lengri en tvö ár sem er gildistími forsamþykkis samkvæmt ættleiðingarlögum breytingarnar sem lagðar eru til á hjúskaparlögum felast annars vegar í því að einfalda málsmeðferð við innheimtu framfærslueyris og lífeyris til maka á grundvelli laganna hins vegar í því að fella niður heimild til að kæra útgáfu skilnaðarleyfis til ráðuneytisins eðlilegra þykir vegna þeirra afdrifaríku réttaráhrifa sem fylgja útgáfu skilnaðarleyfis og þá einnig ógildingu slíks leyfis að dómstólar fjalli um mál sem upp kunna að koma þar sem efast er um gildi skilnaðarleyfis virðulegi forseti ég